Mon cher ami, de toute façon, le Parti populaire européen est responsable de ce qu'il se passe au niveau des différents pays puisque nous assumons notre responsabilité. Si nous avons fait des erreurs, il faut que nous les assumions. C'est le premier point.

Nous avons voté le six pack c'était le premier point. Nous sommes en train de préparer le two pack et j'espère que ce sera avec vous, sur le modèle de croissance et d'emploi.

je ne comprends pas ce que vous vouliez dire...

suis aussi un chef d'entreprise qui gère bénévolement ma petite entreprise de 160 salariés.

Nous avons traversé quatre ou cinq fois des difficultés et à chaque fois, avec mes salariés, nous sommes sortis de l'ornière. Mais nous ne sommes pas encore sortis de la crise et c'est pour cette raison que je maintiens cette volonté de garder les emplois que nous avons et d'en créer de nouveaux.